samkvæmt þessu hefur ásmundur einar daðason sæti átta birgitta jónsdóttir sæti tuttugu og þrjú brynhildur pétursdóttir sæti tuttugu og tvö helgi hjörvar sæti fjörutíu og fjögur ragnheiður ríkharðsdóttir sæti fjörutíu og fimm og svandís svavarsdóttir sæti sjö enn fremur hefur orðið samkomulag um hvernig hluta skuli um sæti þingmanna þannig að háttvirtir þingmenn steinunn þóra árnadóttir og björt ólafsdóttir geti fengið sæti sem þeim hentar sérstaklega hér í salnum þetta er sæti fjórtán fyrir háttvirtan þingmann steinunni þóru árnadóttur og sæti þrjátíu og tvö fyrir háttvirtan þingmann björt ólafsdóttur skoðast